Maar ondertussen is de bevolking in West Europa van samenstelling veranderd en zijn terroristische dreigingen aan de orde van de dag. De fout die hier met opzet, ook in dit debat, in het Europees Parlement, continu gemaakt wordt is het verwarren van het vrij verkeer van personen met het paspoortvrij reizen.

Praktisch gezien is Schengen allang overleden. De rouwadvertentie heeft alleen nog niet in de krant gestaan.

Laten we erkennen dat Schengen uit een ander tijdperk stamt en niet meer toepasbaar is heden ten dage.